dass die Erlöse einer möglichen künftigen Besteuerung von Energieträgern auch in Anteilen Basis eines künftigen Systems von Eigenmitteln für den EU Haushalt sein könnten. Dieser für die Europäische Union sehr wichtige Punkt sollte daher auch in den künftigen Diskussionen stets Berücksichtigung finden.